Implicarea femeilor în activitatea profesională, în politică și încurajarea acestora să își asume mai multe responsabilități depinde de existența facilităților de îngrijire a copiilor. Femeile trebuie încurajate să își planifice cariera, iar acest lucru nu se poate face fără un sistem eficient pentru îngrijirea copiilor. Orice euro investit în facilitățile de îngrijire a copiilor înseamnă un beneficiu între șase și nouă euro pentru societate, prin crearea de locuri de muncă și condiții mai bune de educație. Faptul că, în multe state membre europene, este nevoie să te înscrii, de exemplu la creșă, chiar înainte de nașterea copilului, sau că există cozi de așteptare de câteva luni pentru a te înscrie la grădiniță, arată faptul că facilitățile de îngrijire a copiilor în Europa nu sunt suficiente. Facilitățile de îngrijire a copiilor ajută nu doar femeile să își dezvolte cariera, dar mai ales dezvoltă abilitățile copiilor ca membri ai societății. De asemenea, vreau să spun că în această perioadă de criză este important să investim în educație, sănătate, să investim practic în viitor.